Señor presidente, el problema de la basura de plástico en el mar y en los océanos es un problema que todos y todas podemos ver en nuestro día a día. De hecho, la cantidad de plástico que vertemos al mar equivale a un camión entero de basura por minuto, más o menos lo que durará esta intervención. Por fin, la Comisión Europea se ha preocupado por la contaminación producida por estos plásticos, pero el tiempo apremia ya. Y, para ser sinceros, esta propuesta podría haber sido mucho más estricta. Reducir drásticamente los envoltorios inútiles de alimentos o los vasos de plástico, fijar objetivos de recogida para botellas o incluir en la Directiva —como lo ha propuesto el Parlamento— los filtros de los cigarrillos son medidas muy positivas.

Aunque la industria deberá empezar a pagar los costes de la recogida de plásticos, la Comisión nuevamente no ha querido tocar los beneficios de las grandes multinacionales.